Ich meine, die Botschaft, die von Valetta und Antalya ausging, war genauso eindeutig wie richtig. Um die globalen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen zu können, muss die internationale Gemeinschaft enger zusammenrücken und Verantwortung gemeinsam wahrnehmen.

Gleichwohl ist es nicht allein an der Europäischen Union, beispielsweise irregulärer Migration zu begegnen. So können auch die afrikanischen Länder selbst ihren Beitrag leisten.

Hierbei helfen wir als Europäische Union ganz konkret das ist hervorgehoben worden zum Beispiel durch den Nothilfe Treuhandfonds zur Unterstützung der afrikanischen Staaten. Eines steht in jedem Fall fest Valetta ist nur der Anfang eines längeren Prozesses, die Herausforderung der Migrationsströme systematisch zu bewältigen.

Hier wurde das entschlossene Signal ausgesendet, dass die G20 Länder stärker sind als der Terrorismus. Und diese Herausforderung ist nicht allein militärisch zu bewältigen. Es ist jetzt eine Vielzahl von Maßnahmen notwendig. So müssen in der Tat die europäischen Nachrichtendienste besser kooperieren als bislang.

Auf europäischer Ebene, auch hier im Parlament, müssen wir daran arbeiten, die laufenden datenbezogenen Vorhaben wie die Fluggastdatenrichtlinie und ebenso die Datenschutzrichtlinie schnell abzuschließen, und unsere europäischen Agenturen wie Frontex und Europol sollten gestärkt werden. Deshalb kann ich der Forderung meiner Fraktion aus der Debatte von heute Vormittag nur zustimmen Auf die Worte, auf die Vereinbarungen und auf die Beschlüsse müssen nun endlich Taten folgen!